Żyjemy w ciekawych, ale bardzo trudnych czasach. Żyjemy w czasach, w których żeby zdestabilizować inne państwo, nie trzeba już dzisiaj wjeżdżać czołgami czy płynąć łodziami podwodnymi.

Jestem lekarzem i moje wykształcenie nauczyło mnie tego, że aby dobrze problem rozwiązać, trzeba go dobrze zdiagnozować, czyli mówić prawdę o tym, co się dzieje tu i teraz. Bezpieczeństwo naszych dzieci nie nas, ale naszych dzieci leży dzisiaj w naszych rękach i zależy od naszych decyzji. Powinniśmy uświadomić sobie to, że wielkim wyzwaniem dla naszych przeciwników, dla wielkich mocarstw jest dokładnie destabilizacja i chaos w Unii Europejskiej.

Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy te procesy nie dzieją się w naszych państwach. Punkt pierwszy strategii Gierasimowa to dezintegracja społeczna, przeciwstawienie sobie grup społecznych, budowanie lepszych i gorszych. Punkt drugi strategii Gierasimowa to dewaluacja elit i wymiana elit spośród ludzi, którzy dzisiaj elity stanowią, na ludzi, którymi będzie łatwiej sterować i manipulować.

Kolejny punkt, czwarty, strategii Gierasimowa to centralizacja władzy musimy sobie odpowiedzieć, czy dzisiaj władza nie ulega właśnie centralizacji, którą jest łatwiej potem sterować? W końcu następuje zmiana historii, zmiana bohaterów historycznych, zmiana prawdy historycznej. I ostatni punkt strategii to niszczenie prawa. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Gierasimow nie przewidział skutecznej metody dezinformacji i chaosu.